Mijnheer de Voorzitter, terecht snijdt de gezamenlijke resolutie agressie jegens religieuze minderheden in Europa zelf aan. Een joods student in mijn land, Nederland, schreef precies een maand geleden Ik krijg het benauwd, benauwd van de paradox van beveiligde vrijheid.

Mijn vraag gaat Europa soms een toekomst tegemoet zonder joodse gemeenschap in de lidstaten. De proef op de som van de Europese geestelijke waarden. Dat geldt evenzeer voor de Europese houding tegenover een welhaast vergeten groep christenen in het Midden Oosten, de Palestijnse christelijke minderheid in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Zij mag van de Europese Unie concrete ruggensteun verwachten, zeker wanneer christelijke organisaties zich inspannen om gehandicapte Palestijnse kinderen, ongeacht hun geloof, een echt thuis te bieden.